Rovnako si myslím, že v záujme dobrého spolunažívania kresťanov a moslimov by mal pôvodne kresťanský chrám Hagia Sofia v Istanbule zostať múzeom a nie byť opätovne využívaný ako mešita. Napriek tomu som tieto návrhy nemohla podporiť. Situácia v Turecku ma totiž napĺňa obavami. Cítim, že najdôležitejší je dnes dialóg, a preto treba začať najprv s témami, ktoré vnímame ako kľúčové pre vzájomné vzťahy medzi Tureckom a Európskou úniou. Toto uznesenie má v prvom rade pripomenúť tureckej vláde jej záväzky a platné zmluvy. Až potom, po znovunastolení dobrej vôle a zlepšení vzťahov, môžeme skúsiť znovu hovoriť aj o citlivejších témach.